todo lo contrario, son varios los que quieren entrar, entre ellos Islandia. Celebro su deseo de integración y el buen ritmo de las negociaciones de adhesión.

Las negociaciones persiguen fijar las adaptaciones que el adherente debe llevar a cabo para hacer suyo ese acervo y los tiempos para ello. La Comisión, en su informe de octubre de 2011, nos dice que todavía no hay cambios en la legislación islandesa en materia de pesca y que no está en sintonía con el acervo de la Unión. Las restricciones existentes sobre inversión extranjera en pesca tampoco se atienen al acervo vulneran principios fundamentales, como el derecho de establecimiento y la libertad de circulación de capitales y de servicios. Islandia es un importante país pesquero, como lo es mi país, España, y mi Comunidad Autónoma, Galicia.

Le pido a la Comisión que preste la máxima atención a este asunto.